Pane předsedající, já bych chtěla říct, že jsem podpořila návrh směrnice o boji proti terorismu. Považuji to za jasnou odpověď občanům, kteří se obávají o svou bezpečnost, a myslím, že je to právě to, co očekávají od Evropského parlamentu i od Evropské unie. Vítám sjednocení skutkových podstat napříč členskými státy. Směrnice zavádí trestné činy vycestování do zahraničí za účelem terorismu, trestní postih školitelů teroristů, účast na činnostech teroristických skupin atd. Návrh směrnice také odpovídajícím způsobem reaguje na fenomén rostoucího počtu jedinců, kteří cestují do zahraničí za účelem terorismu, tak zvaných zahraničních bojovníků. Směrnice tedy zavádí povinnou výměnu informací o pohybu potenciálních pachatelů teroristických činů a dává více práv obětem teroristických činů a posiluje jejich ochranu v oblasti zdravotní péče, právní pomoci. Myslím, že návrh směrnice je tedy opravdu zdařilou aktualizací trestněprávní legislativy, která povede k větší soudržnosti vnitrostátních ustanovení trestního práva, a reaguje tak na bezpečnostní výzvy, kterým Evropská unie čelí.